Dat maakt ook dat we bij deze herziening enorm veel steun hebben gekregen uit een bepaald deel van de industrie.

Wel, in dit geval zijn regels niet alleen goed, maar ook heel erg nodig om onze doelstellingen te halen.

Tot slot wil ik en ik doe dat met heel veel overtuiging van harte de rapporteur bedanken, want het is onder zijn kundige leiding en met zijn ervaring dat we de sterke positie van het Parlement toch zo ver mogelijk hebben kunnen doordrijven met, zoals ik daarnet al zei, een Raad die eigenlijk op een totaal verkeerde golflengte zit.